Paní předsedající, já osobně jsem mohl toto usnesení podpořit, protože obsahuje z mého pohledu řadu dobrých myšlenek a je poměrně vyvážené. Veřejné podávání zpráv o údajích podniků, které se týká toho, že je to základní boj proti mezinárodnímu vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, považuji za velmi důležité a už řadu let na toto téma poměrně razantně v Evropském parlamentu upozorňuji. S rostoucí mobilitou a především s globálním a celoevropským hospodářským způsobem činnosti je transparentnost z hlediska zveřejňování nezbytnou podmínkou silné správy a nástrojem ke zlepšení sociální odpovědnosti podniků.